Collega Rouček refereerde terecht aan de koude oorlog, want koud is de relatie met Rusland en Putin zal ongetwijfeld zijn best doen om op de aankomende top in Vilnius de temperatuur beneden het vriespunt te krijgen.

Het zijn de exportbeperkingen, de handelsoorlog, dat zijn zijn instrumenten, naast zijn stevige taal.

Want ook Rusland heeft profijt van een stabiele regio daar. En laten wij wel wezen, de Europese Unie is Ruslands allergrootste handelspartner.

Maar daar moeten ook extra intensieve, diplomatieke contacten met Rusland tegenover staan, want alleen op die manier kunnen wij de top in Vilnius eindelijk wel tot een succes maken.